Elfogadhatatlan, hogy a most megalakult román szocialista liberális kormány azonnal elvonja a 1,5 milliós magyar kisebbség által évek óta szorgalmazott és végre biztosított jogát egy törvényesen megalakított önálló magyar karhoz a marosvásárhelyi orvosi egyetemen. Elfogadhatatlan, hogy a kormány programjában a rendszerváltás óta elsőként egyetlen szót sem ejtenek a nemzeti kisebbségekről, hogy a kormány liberális párti vezetője a kisebbségi jogokat túlzott előjogoknak nyilvánítja. Kérdezem a szocialista, liberális frakciók vezetőit, akik oly látványosan és hangosan küzdenek ezekért a jogokért, sok esetben vélt jogsértésekért most mit tesznek majd pártcsaládjaikban a valós jogsértések ellen?